Die schulden breken records en de gevolgen daarvan hebben we eerder al eens gezien in 2008, met het begin van de financiële economische crisis. Wie vandaag goed kijkt, zal zien dat er ook minder rooskleurige cijfers zijn en elementen die we kunnen aanhalen. Uw gratis geldbeleid heeft ervoor gezorgd dat de allerrijksten zeven vette jaren hebben beleefd en dat de minder rijken, de middenklasse, de armere mensen op hun tanden hebben moeten bijten.